Im Parlament haben Sie den nötigen Rückhalt, und gerade der Rat ist eher auf der bremsenden Seite.

Wichtig ist dabei auch, dass wir diese richtig verkaufen. Leider sind die europafeindlichen Kräfte gerade in den Medien sehr viel präsenter als die europafreundlichen Kräfte. Aber es ist jedem bewusst, dass Europa nur gemeinsam in die richtige Richtung gehen kann. Wir müssen die Kommission auffordern, ihre Gesamtprogramme in den nächsten Jahren unter den Übertitel Effizienzsteigerung zu stellen, und zwar Effizienzsteigerung im Bereich der Energie, im Bereich des Ressourcen und Rohstoffeinsatzes, aber auch im Bereich der Bildung.